Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, nous devons développer nos réseaux transfrontaliers d'énergie pour garantir à nos citoyens une énergie accessible, sûre et durable.

Il faut aussi arrêter le psychodrame populiste non, les infrastructures gazières ne transportent pas que du gaz fossile. Demain, elles transporteront de l'hydrogène décarboné, du biométhane, des gaz verts. Nous en avons besoin.